Elle a débuté par le dépôt officiel de la demande d'adhésion à l'Union européenne en février 2016 et s'est achevée par la remise du questionnaire de la Commission européenne en décembre dernier, décidée par le Conseil de l'Union au mois de septembre. Le chemin parcouru est notable et nous nous réjouissons à l'avance de l'avis qui sera rendu prochainement par la Commission européenne et qui permettra, nous l'espérons, à la Bosnie Herzégovine d'obtenir le statut de pays candidat. C'est l'un des derniers pays de la région à ne pas avoir encore franchi ce cap et je pense que les autorités tout autant que les citoyens ont besoin d'encouragements. Nos encouragements concernent d'abord la coopération au sein du pays, puis avec la Commission européenne, tout au long de la procédure d'avis.

Il en va ainsi des difficultés à établir un dialogue parlementaire institutionnalisé avec la Bosnie Herzégovine du fait de l'impossibilité d'adopter les règles de procédure du comité parlementaire de stabilisation et d'association, ou du fait que des désaccords durables ont privé, encore une fois, les habitants de Mostar du droit de vote dans les élections locales.

Il reste beaucoup à faire pour établir aussi une administration professionnelle.

Enfin, mais nullement en dernier lieu, il y a beaucoup à faire pour améliorer le cadre stratégique légal et institutionnel pour le respect des droits de l'homme.